Zgadzam się z tym ostatnim postulatem mówiącym o tym, że powinniśmy jednak mocniej kontrolować lobby farmaceutyczne, które naprawdę zbiera bogate żniwo na tragediach ludzkich.

W 2015 roku milion trzysta tysięcy ludzi w Unii Europejskiej zmarło właśnie na raka, co stanowi ponad jedną czwartą ogólnej liczby zgonów.

Często rodzice tych dzieci żebrzą, proszą o pieniądze na leczenie swoich chorych dzieci. Tak więc potrzebujemy kompleksowych działań, które pozwolą nam w sposób skuteczny walczyć z chorobami nowotworowymi. Należy stworzyć sprzyjające temu rozwiązania legislacyjne, a na poziomie unijnym wspierać współpracę w ramach badań transgranicznych i transfer wiedzy w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego naukowców we wszystkich państwach członkowskich.